Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani kolegi Vlade Republike Slovenije. Pred nami je Peto poročilo Vlade Republike Slovenije položaju romske skupnosti, ki ima pravno podlago v Zakonu o romski skupnosti in pa v nacionalnem programu ukrepov za obdobje dva sedemnajst-dva enaindvajset. Pripravo petega poročila je koordiniral in vodil Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Poročilo samo je bilo obravnavano tudi v posameznih, organih v državnem zboru in pa seveda to poročilo je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije kot tudi vladna Komisija za romska vprašanja. Samo poročilo je sestavljeno iz osrednjega dela in pa tudi prilog. Osrednji del poročila zajema informacije o pomembnejših aktivnostih, kot so priprava Predloga zakona o spremembah in o dopolnitvah Zakona o romski skupnosti, sprejem in priprava nacionalnega programa za Rome za obdobje dva sedemnajst-dva enaindvajset ter delo, vladne komisije. V tem osrednjem delu je zajet tudi pregled uresničevanja obveznosti pristojnih ministrstev in vladnih služb, pa tudi informacija o aktivnosti Sveta romske skupnosti Republike Slovenije kot krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji in seveda tudi poročilo o samoupravnih lokalnih skupnostih tam, kjer Romi živijo. In v prilogah sledi podrobnejše poročilo o uresničevanju nacionalnega programa ukrepov za leto dva sedemnajst, informacija o sofinanciranju na področju romske skupnosti in pregled sprejetih podrobnih področnih programov in ukrepov tam, kjer Romi živijo. Spoštovani, dovolite mi, da se v tem osrednjem delu dotaknem priprave nacionalnega programa ukrepov dva sedemnajst-dva enaindvajset, ki poleg problemskih izhodišč in načrtovanih ukrepov zajema tudi predviden sistem spremljanja uresničevanja teh ukrepov, ki je, ki jih je v primerjavi s preteklim obdobjem še dodatno okrepljen in usmerjen predvsem na spremljanje spremljanje učinka ukrepov v lokalni skupnosti. V celoten proces te priprave nacionalnega programa ukrepov je bila vključena romska skupnost prek svojih predstavnikov, kot je bilo to že tudi praksa v preteklosti. Prav tako pa je v tem delu sodelovala tudi, zainteresirana javnost. Kot drugi del bi se dotaknil tudi s pripravo, spremembo in dopolnitve Zakona o romski skupnosti, ki ga je, ki ga je obravnaval tudi svet romske skupnosti dvakrat in ga je bil tudi in je bil tudi v javni obravnavi, potrdila ga je tudi komisija, vladna komisija za zaščito romske skupnosti in oba predloga, zakona sta bila tudi enoglasno sprejeta in potrjena. Zakon je potem tudi sprejela vlada marca dva osemnajst in ga posredovala v državni zbor. Žal pa zakon, predlog zakona ni bil obravnavan zaradi sestopitve vlade in pa nedelovanja državnega sveta. Naj se dotaknem samo nekaterih učinkov, ki jih prinaša, ki jih prinaša, zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti. Ta dejansko odpravlja nekatere pomanjkljivosti veljavnega zakona o romski skupnosti. To pomeni, da je na, sestavo krovne organizacije romske skupnosti, kot je Svet romske skupnosti Republike Slovenije, potem velik poudarek je na urejanju bivanjskih razmer, romske skupnosti. Poleg tega se s predlogom zakona krepi tudi medresorsko sodelovanje kot tudi izvajanje posebnih ukrepov, potrebnih za dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti kot nujnega, predpogoja za njihovo vključevanje v slovensko družbo. Spoštovani! Romska skupnost je ustavno varovana manjšina. Romi, ki so med nami in živijo z nami, so ranljiva skupina in živijo v naši v v sredini. Osebno spremljam omenjeno tematiko že vrsto let in lahko rečem, da včasih izgleda vse preveč uradniško in ni napredka. Lahko zagotovim v tej luči, da gre za proces, in napredki iz vsakdanjega življenja so tudi vidni. Tako lahko potrdim sam osebno in tudi to zagotovim. Seveda, si želim, da bi pri tem bila tudi romska skupnost bolj aktivna, da bi se tudi romska skupnost odprla in nam zaupala, da jim želimo s, pripravljenimi ukrepi iskreno tudi pomagati. Pravim, romska skupnost v celoti. Kajti včasih so določeni posamezniki lahko element, ki zakrivajo iskanje z ki se zakrivajo v iskanju lastnih interesov na račun te uboge večine, kar pa je, po mojem mnenju, tako po politično kot tudi strokovno nesprejemljivo. Hvala lepa.